Susțin recomandările privind perspectiva europeană a Georgiei, menținerea ritmului negocierilor pentru acordul de asociere, lansarea negocierilor privind zona de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare. Subliniez importanța implicării mai active a Europei în soluționarea conflictelor înghețate, conform comunicării comune Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine. Salut prelungirea mandatului EUMM, având în vedere rolul său în asigurarea stabilității. Trebuie continuate demersurile pentru garantarea accesului deplin în teritoriile ocupate. Evidențiez, totodată, caracterul pozitiv al acordului recent dintre Georgia și Rusia privind aderarea la OMC.